áttatíu og fimm það er byggt á verðmati óháðra fyrirtækja stjórna bankanna sjálfra og eins og þingmaðurinn veit mætavel sjálfur að ákvarðanir um rekstur og slíka hluti innan bankanna eru teknar af stjórnum bankanna sjálfra hvort sem eigandinn að þeim er ríki hvort sem það eru sparisjóðir eða einkabankar þá eru slíkar ákvarðanir teknar af þeim sem reka bankana en ekki ríkisstjórninni frá degi til dags eins og hæstvirtur fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra geta örugglega skýrt betur út fyrir þingmanninum í betra tómi ákvarðanir um rekstur bankanna eru teknar innan þeirra dyra en ekki ákvarðanir um slíka hluti það hefur ekkert komið fram um það enn þá hver endanleg uppgjör á þessum bréfum eru og hvað liggur matinu til grundvallar þetta var metið af nafngreindum fyrirtækjum einu sinni eða

sjóðir kaupþings og glitnis voru minnir mig gerðir upp með áttatíu og fimm og áttatíu og níu prósent verðmæti þannig að það var mjög breytilegt líka